forseti vill láta þess getið að samkomulag er um milli forseta og þingflokksformanna að þingfundur geti staðið þar til umræðu um annað dagskrármálið er lokið